frú forseti það kemur verulega á óvart að fara eigi þessa leið í dag að vera með kvöldfund og hugsanlega næturfund þetta er ekki gert í samráði við stjórnarandstöðuna þannig að því sé algerlega haldið til haga og hér er ríkisstjórnin eða stjórnarmeirihlutinn að ganga klárlega á svig við það sem hefur verið lýst yfir í þingsal æ ofan í æ að hér eigi að vera samráð og samstaða um hlutina það er búið að vera tækifæri til að ræða þetta við stjórnarandstöðuna og formenn þingflokka hennar en það hefur ekki verið gert þannig að ég mótmæli þessu harðlega og ég krefst þess að þeir sem munu samþykkja þessa tillögu verði hér í kvöld og nótt ef þess þarf til að fjalla um þetta mál og þau mál sem eru á dagskrá það er ekkert sem liggur fyrir í dag að það þurfi að fara þessa leið og þessu mótmæli ég harðlega frú forseti